virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á lögum númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö um verðbréfaviðskipti með síðari breytingum markmið frumvarpi er að standa vörð um íslenskan hlutabréfamarkað og stuðla að bættri virkni hans og tryggja að lagaumgjörð verðbréfaviðskipta sé skýr og auki traust þátttakenda á hlutabréfamarkaði fjármálaeftirlitið og kauphöllin hafa vakið athygli ráðuneytisins á því að

minnihlutavernd af hálfu ráðuneytisins hefur verið lögð mikil áhersla á að yfirtökureglur séu skýrar og ótvíræðar sérstaklega í ljósi biturrar reynslu af sniðgöngu þeirra í kauphöllinni fyrir hrun samkvæmt núgildandi lögum geta aðilar verið undanþegnir tilboðsskyldu undir tvennum kringumstæðum

hlutaðeigandi félags voru í fyrsta sinn tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði það er hins vegar ekki nægjanlega skýrt hvort og hvenær tilboðsskyldan verður virk fyrir aðila sem falla undir undanþáguna þannig mætti túlka lögin með þeim hætti að aðilar geti alltaf keypt sig upp í þau mörk sem þeir voru í þann fyrsta apríl tvö þúsund og níu og jafnframt að þeir sem hafi yfirráð í félagi þegar það er skráð á skipulegan tilboðsmarkað lúti engum takmörkunum svo framarlega sem þeir fara ekki niður fyrir þrjátíu prósent atkvæðisréttar það er ef menn eru með yfir þrjátíu prósent þegar félag er fyrst skráð á markað þá geta þeir í sjálfu sér bætt við sig ótakmarkað

það er álit ráðuneytisins að slíkt fari augljóslega gegn markmiðum yfirtökureglna sem miða að dreifðu eignarhaldi og minnihlutavernd og það sé nauðsynlegt að skýra þessar reglur

við þrjátíu prósent atkvæðisrétt verða lægstir við þau mörk eða við lægri mörk ef þeir selja frá sér hluti eða hlutur þeirra þynnist út af öðrum orsökum það er mjög mikilvægt að þessar reglur séu mönnum ljósar nú þegar verðbréfamarkaðurinn tekur aftur við sér fyrir dyrum er fyrsta skráning á hlutabréfamarkaði frá hruni ekki þarf að fjölyrða um áhrif þeirra hremminga sem dundu yfir haustið tvö þúsund og átta og virkni hlutabréfamarkaðar á íslandi það er alveg ljóst að það á búast við að fjölgi í skráningum á markaði á næstu mánuðum og missirum það er sérstakt markmið okkar að svo verði það er mjög mikilvægt að stuðla að djúpum og virkum mörkuðum og uppbyggingu hlutabréfamarkaðar á ný á íslandi en forsenda þess eru skýrar reglur aukið traust almennings og annarra fjárfesta á verðbréfamarkaði og félög sjái sér hag í því að skrá sig á markað virðulegi forseti ég legg til að